Musí byť rešpektovaná v partnerskom vzťahu i v rodine a výchova k nej by mala byť súčasťou každej spoločnosti.

Diskriminácia žien je porušovaním základných ľudských práv, ponižovaním žien a deštrukciou ich osobnosti.